Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, naturellement, je soutiens la partie de la résolution qui rappelle à l'État gabonais ses obligations et responsabilités. Je voudrais exprimer, comme beaucoup ici, ma réprobation à l'égard des trucages qui ont entaché les scrutins. Il est nécessaire, Madame la Haute Représentante, que l'Europe, partout dans le monde, affirme sa volonté de promouvoir tant la démocratie que les droits de l'homme.

Ali Bongo, pas plus que d'autres, ne peut se soustraire au verdict des habitants pour se maintenir à tout prix au pouvoir et orienter à son profit exclusif les richesses du pays.